Aveți de dat răspuns la multe întrebări și mi ar fi plăcut să puneți accent pe o Europă unită. Avem încă trei state care nu sunt în Schengen, avem rezoluții ale Parlamentului. Țara mea de 12 ani este membră a Uniunii Europene, dar nu este în Schengen. Aș fi vrut să dați răspuns la lucrurile care se întâmplă și sunt negative.

Ce soluții găsim aici? Cu ingerințe în alegeri și da, ați ezitat foarte mult în formarea Comisiei și asta a scăzut din încrederea pe care noi am avut o în dumneavoastră. Trebuie să recăpătați încrederea.